Herr Präsident!

Danach sieht es aus. Im Frühjahr werden wahrscheinlich, optimistisch gesehen, die Impfungen beginnen dürfen.

Viele Bürger werden sich nicht impfen lassen.

Hier bedarf es Aufklärungskampagnen und so weiter. Wir müssen dringende Sachen regeln und diskutieren wie zum Beispiel den Patentschutz. Ist hier die öffentliche Daseinsvorsorge weltweit gegeben?

Haben wir nicht jetzt auch das Recht, den Patentschutz entsprechend aufzuweisen? Denn wir brauchen Produktionsstätten, auch in den ärmeren Ländern.

Und die Medikation Wir müssen hier ganz, ganz viele Sachen debattieren und beraten.

Wo fangen wir an?

Dafür braucht es aber ein handlungsfähiges Parlament.

Die Tagegelder, die Reisegelder, sodass die Abgeordneten hierhinkommen können und debattieren können in einer lebhaften Demokratie.